Leciał do Rosji, aby upamiętnić wówczas 70. rocznicę mordu na około 15 tysiącach polskich oficerów i policjantów zamordowanych przez Rosję sowiecką w roku